Hvala, gospa poslanka, za vprašanje. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v drugi točki prvega člena med drugim določa skupne temelje sistema plač v javnem sektorju, in sicer za uveljavitev načela enakega plačila za enako delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, zagotovitev preglednosti sistema plač ter stimulativnosti plač; to je kot prvo. Kar se tiče problematiki ste, ki smo ki ste jo navedli, pa je ministrstvo skupaj z Ministrstvom za javno upralo upravo reševalo kadrovsko problematiko v enotah intenzivne terapije UKC Ljubljana že od leta dva tisoč osem. Takoj po uvedbi plačnega sistema so se v UKC Ljubljana pojavile težave pri organizaciji in seveda tudi drugod, pri organizaciji in vrednotenju srednjih medicinskih sester, babicah v porodnem bloku ter pri srednjih medicinskih sestrah v intenzivni terapiji tri, dva in ena. Gre za poklic, gre za medicinske sestre, ki imajo strokovna znanja ali pa so delale na delovnih mestih, ki posegajo že v naslednji plačilni razred, to je diplomirane medicinske sestre. Takrat se je kot ukrep začasne narave reševalo z uporabo inštituta povečanega obsega dela. Kot mi je znano, so tudi nekatere pogodbe sklenjene za dvajset, osemdeset, dvajset plačila po višjem tarifnem razredu, osemdeset po po nižjem. Poleg osnovne plače pripada seveda javnim uslužbencem še del plačila za delovno uspešnost ter dodatki, tudi s tem se je so se nekatere stvari reševale. Javni uslužbenci so upravičeni do številnih podatkov, ki jih ne bom našteval. Del vprašanja, ki ste ga vprašal, se pa seveda nanaša na vsebino pogajanj s sindikati javnega sektorja, ki prav ta hip potekajo in ga ne morem komentirati, saj pogajanja še niso zaključena, dobivam pa sporočila sproti, v kateri v kateri fazi so. In upam, da bo te tako imenovane standarde in normative uredil v v okvirih v okviru te teh teh pogajanj, to je tako imenovani osemintrideseti člen Zakona o zdravstveni dejavnosti. Kar se tiče variabilnega nagrajevanja, pa Zakon o plačah tega ne ureja. Moje osebno prepričanje pa je, da je treba v zdravstvene ustanove seveda to pripeljati, variabilno nagrajevanje. Sklep pred začetkom pogajanj pa je bil, da se variabilnega dela zaenkrat ne odpira, ker to pomeni dodatna finančna sredstva v celotnem javnem sektorju, v zdravstvu pa morebiti ne, če bom če bi seveda uspeli poslovati z ustreznim presežkom prihodkov in bi si tega lahko razdelili. Kar se tiče staranja prebivalstva, se zavedamo, seveda, da se stara. Zakon o dolgotrajni oskrbi je pripravljen, ključna tema, ki pa ni še rešena in bo predmet debate tudi v tem zboru, je pa, kako bomo to financirali. Številke, ki o katerih govorimo, so sto do dvesto milijonov evrov. Trenutno tečeta dva, trije projekti, v Krškem, Dravogradu in Celju, ki bodo odgovorili na temo, kako organizirati seveda in za koliko in kakšne bojo težave ob organizaciji dolgotrajne oskrbe. Kar se tiče standardov in normativov, je bilo na ministrstvu ustanovljenih več delavnih podskupin za področje standardov in normativov na na različnih strokah, ki pa zaradi omenjenih pooblastil Vlade z delom niso pričele, ne. Eno izmed nalog, ki je tudi priprava predloga izhodišč normativov za zdravstvene profile na različnih nivojih zdravstvene dejavnosti. Želimo si vzpostaviti seveda transparenten sistem, kjer normativi sledijo potrebam uporabnikov oziroma pacientov in ne nujno statusu izvajalca. Jaz, kot veste, se zavzemam za številke in za meritve in upam, da bomo tekom teh pogajanj, tudi ta del ne morem do konca komentirati, prišli do vsaj do soglasja, da te da te norme oziroma standarde, ki naj bi veljali za določena opravila, tudi določimo. Moje osebno prepričanje pa je, da je normative koliko naj kdo naredi v časovni enoti, pač, določa menedžment bolnišnic oziroma menedžment zdravstvenih ustanov glede na trenutne razmere. Tega se ne da uokviriti na ravni države v en okvir in potem smiselno oziroma prej nesmiselno uporabiti po posameznih deloviščih.